Međutim, ja bih okrenuo priču. Da, trebaju nam obavještajne informacije, trebamo sprječavati zastrašujuće stvari na internetu, trebamo učiniti puno represivnoga, ali ja se pozivam na stotine, tisuće, stotine tisuća sjajnih primjera tolerancije, sjajnih primjera ljudi koji žive zajedno, koji su primili imigrante,

Pokažimo to!